Monsieur le Président, nous avons la responsabilité de parler pour et à la place des poissons sans voix. Les poissons, qui nous demandent si nous n'avons pas honte de nos méthodes de pêche barbares. De cette pêche électrique qui brise leur colonne vertébrale et électrifie les fonds marins. En fait, une véritable arme de destruction massive. Les pêcheurs artisans, eux, nous demandent jusqu'où ira la prédation des flottes industrielles qui, par appât du gain, font des océans de véritables cimetières. Les pêcheurs artisans, qui sont aujourd'hui menacés dans leur existence même, car plus de poissons, plus de pêcheurs c'est aussi simple que cela. C'est pourquoi nous devons dire non, trois fois non, à la pêche électrique qui est une honte pour l'Europe et pour notre humanité